Gospodine predsjedniče, godine pregovaranja dale su ovaj rezultat Solventnost osiguranja očito je ključno pitanje. Ono je naime pretpostavka povjerenja i u toj industriji drugačije se funkcionirati ne može. Trgovanje kapitalom rizično je po definiciji. Visoki rizik u raspolaganju vlastitim kapitalom problem je vlasnika, no u sektoru mirovinskog osiguranja, on je definitivno neprihvatljiv. U ovim vremenima krize, malo je toga sigurno. Korisnici mirovinskog osiguranja u najvećoj su opasnosti. Zato je nadzor, sveobuhvatan i objektivan, ključan i treba sa sigurnošću u svakom trenutku utvrditi da imovina osiguravatelja pokriva njegove obveze.